Domnule președinte, am privit programul Comisiei. Dacă ne uităm la priorități, ne întrebăm de unde atâția bani. Avem ambiția să avem o Europă neutră din punct de vedere al poluării. Avem ambiția să lansăm programul 5G. Avem ambiția să facem armată europeană. Avem ambiția să implementăm Pilonul social. Nu pot crede în atâtea priorități simultan când privesc la câți bani sunt alocați. De aceea, atenționez că acest Green Deal trebuie să fie privit responsabil.